Pane předsedající, já jsem jenom chtěl reagovat na svého polského kolegu, který tady zpochybňoval význam debat o lidských právech.

Pane kolego, nezpochybňujte to, že debata o lidských právech má význam. Lidská práva jsou univerzální, a to, že my se zastaneme obětí v třetích zemích, kde jsou lidská práva popírána, má pro ty lidi velký smysl, je to morální podpora a vězte, že těm lidem to pomáhá v dalším boji. Českým disidentům pomáhalo to, že se jich západní politici zastávali, a všichni vzpomínají na to, jaký význam pro ně třeba měla snídaně s tehdejším prezidentem Mitterrandem.